He tenido ocasión de seguir la situación del país y de la región en los últimos años, precisamente en mi condición de vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de la Centroamérica, y es para mí especialmente significativo y muy importante que en el primer día de debate político de esta Cámara tratemos este tema.

se trata del triste y lamentable honor de considerarse el primer golpe de Estado en un país centroamericano en el siglo XXI, y esto es algo que no debemos olvidar. Así pues, no solamente condeno enérgicamente el golpe de Estado contra el Presidente Zelaya, sino que insto también a la Unión Europea a que no reconozca al golpista Micheletti. Y creo que es imperativo que la Unión Europea insista, como está haciendo de hecho, en la reinstauración del orden constitucional. Es fundamental pensar en la preparación seria, responsable, creíble de las elecciones en noviembre de 2009 y, por ello, celebro también que, al menos de momento, se congelen las relaciones para un acuerdo de asociación con la región.